Dlatego bardzo się cieszę, że ta reakcja, wspólna reakcja dotycząca odwołania na konsultacje ambasadorów jest takim pierwszym symbolem wspólnej reakcji Unii Europejskiej, nie tylko instytucji wspólnotowych, ale także państw członkowskich, i życzyłbym sobie, abyśmy dalej równie konsekwentnie i instytucje wspólnotowe, i państwa członkowskie postępowali wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. I oczywiście to również dotyczy mistrzostw świata w hokeju, które na pewno nie powinny się odbywać na Białorusi, bo nie powinniśmy fundować święta Aleksandrowi Łukaszence.